Madame la Présidente, j'appuie absolument ce que dit M. Posselt. Je voudrais rappeler que mon Président du Parlement européen, Martin Schulz, à midi, nous a souhaité bon retour et bon week end et j'ai été me plaindre à lui en disant Mais n'oubliez pas que la session continue..